În urmă cu o lună, Parlamentul European își exprima îngrijorarea cu privire la expulzarea în masă a cetățenilor de etnie romă și respingea orice corelație între criminalitate și imigrare. La rândul său, România a promovat încă din 2007 o strategie europeană pentru incluziunea romilor, idee subliniată și la Consiliul European din septembrie.

Dimpotrivă, relatările din mass media cu privire la existența bazei de date franceză MENS readuc în discuție respectarea principiului nediscriminării. Consider că Comisia trebuie să demareze o anchetă în statele membre vizate pentru a se asigura că procedurile administrative nu decurg din profiluri realizate pe criterii etnice. În încheiere, doresc să salut angajamentul oficial luat vinerea trecută de guvernul francez în direcția respectării legislației europene referitoare la libera circulație. Franța și România trebuie să acționeze împreună pentru a facilita incluziunea socială a romilor și obținerea finanțărilor necesare.